Monsieur le Ministre représentant la Présidence belge, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, je voudrais, d'abord, Monsieur le Ministre, vous dire combien j'ai apprécié votre évaluation lucide de ce qu'a été le dernier G20 et combien je partage les propositions que vous faites pour l'avenir. Je crois qu'il faut bien constater que les résultats ont été assez faibles, même si on a

le président de la Commission, que le sommet de Séoul ouvre la voie à la mise en œuvre. Des propositions ambitieuses de la présidence française, qui sont justifiées par l'urgence et par la situation difficile qui persiste. La cohésion de l'Union européenne sera nécessaire pour qu'elle puisse peser de son juste poids. Des résultats concrets sont indispensables et je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président de la Commission, lorsque vous dites que nos concitoyens attendent des actes et pas des commentaires ni des déclarations. La globalisation de l'économie et de la finance impose de vrais progrès au niveau de l'harmonisation internationale des règles. Les réactions des marchés sont beaucoup plus rapides que celles des politiques.